Po pierwsze, odczuwam, że najwięksi przeciwnicy Unii Europejskiej są jednak wśród euroentuzjastów. Ci którzy nie widzą wad, ci którzy nie widzą mankamentów, ci którzy nie widzą przeszkód, koniec końców muszą doprowadzić do kolizji. Przeciwników po skrajnej lewej, czy skrajnej prawej stronie doskonale rozpoznajemy, wiemy czego chcą i potrafimy się z nimi uporać. Druga kwestia to widzenie wad. Dobra inwentaryzacja to jedynie szansa na sukces. Natomiast brakuje nam narzędzi do tego, aby z tego kryzysu, krótko mówiąc, wyjść. I trzecia, ostatnia teza. Dziś nie stoimy w miejscu, jak twierdzą niektórzy teoretycy. My albo maszerujemy, albo wręcz biegniemy, ale niestety w miejscu.